Ik ben het eens met zijn conclusies en voor de eerste keer met de reserveringen erin. Dat is een zaak die de Liberale Fractie en ook ik ondersteunen. Elf jaar lang heeft dit Parlement gevraagd om een lidstaatverklaring.

En, voorzover ik het weet, is die management declaration het template daarvan, het voorstel daarvan, nog steeds niet bepaald. Als dat zo is kan er ook geen template voor een lidstaatverklaring gemaakt worden. Hoe ver is de Commissie daarmee?

2. Ik denk dat er een heleboel argumenten voor zijn te vinden om dat te doen, dat is internationaal vastgesteld.

En nogmaals, is het reëel om daaraan vast te houden?

Wij zijn nu bijna tien jaar later.

Ik hoop dat ik het nog een keer mee mag maken dat er een positieve verklaring komt, maar dat zal niet meer zijn als lid van dit Parlement.